Raportul colegului nostru, dl Berman, oferă o soluție clară pentru eliminarea vidului din structura legislativă privind finanțarea acțiunilor externe fără caracter urgent și care nu intră în categoria acțiunilor de dezvoltare, așa cum sunt ele definite de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Finanțarea acestui gen de acțiuni este importantă din punct de vedere politic, ele putând asigura o continuitate a prezenței Uniunii Europene în țările și regiunile care au depășit deja stadiul inițial de dezvoltare. Este însă extrem de important ca fondurile folosite pentru finanțarea acestor acțiuni să nu provină din surse destinate dezvoltării, ci din linii bugetare diferite. Scopul propunerii legislative solicitate de prezentul raport este acela de a încuraja dezvoltarea, nu de a o limita prin reducerea fondurilor disponibile pentru politicile de dezvoltare în favoarea altor măsuri și, de aceea, este esențial ca distincția dintre acțiunile prevăzute de sfera de aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și cele prevăzute de noua dispoziție legislativă să fie oglindită în definirea fondurilor destinate finanțării lor.